La señora Mogherini ha dicho que hay que fortalecer la narrativa de los derechos humanos, y tiene mucha razón, porque hay una ideología peligrosa que está devaluando la importancia de esta gran conquista de la dignidad humana. Hay una peligrosa tendencia a devaluar esa importancia, inclusive con el abandono de los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que me parece una noticia gravísima. Yo creo que hay que insistir, señorías, en dos ideas que me parecen claves en el informe. La primera es el combate de la corrupción. Hay países de América Latina en particular que están abrasados por la corrupción, con una vulneración grave de los derechos humanos. Y, en segundo lugar, creo que es importante que fortalezcamos más la defensa de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo y de las ONG que lo hacen.